Madame la Présidente, il faut tout faire pour diminuer le nombre de fumeurs, car l'industrie du tabac ne recule devant rien pour séduire des publics ciblés paquets attractifs, arômes ou encore cigarettes fines très appréciées chez les jeunes femmes. Leur lobbying a fonctionné car aujourd'hui, plusieurs de leurs propositions ont été reprises stricto sensu par certains d'entre nous, qui ont servi de boîtes à lettres à ces lobbyistes du tabac.

Soyons sérieux, trente quatre mille emplois seulement dans l'Union européenne. Les lobbyistes du tabac, qui sont de véritables marchands de mort, essayent de faire croire que le tabac enrichit l'Europe, alors qu'il la ruine, tout comme la santé de toute une génération de citoyens européens. Pour réduire l'attractivité du tabac chez les jeunes et les femmes en particulier, il faut de grands avertissements sanitaires en haut du paquet, l'interdiction des arômes et des cigarettes fines, tout comme un strict contrôle des ingrédients et des additifs présents dans les cigarettes.

Avant de donner quitus à la cigarette électronique, il faudrait en connaître les effets à long terme.

Ne sacrifions pas l'intérêt supérieur de la protection de la santé pour cette terrible machine à cash des géants du tabac et donnons surtout un mandat à Mme McAvan.